Hvala lepa, gospod predsednik. Ministrstvo je stopilo na to, pot, tako da projekt, projekt se, pripravlja. Projekt je celo, tako daleč, da se pripravlja projektna dokumentacija, za razpis. Ampak kot sem rekel, ne, je nekaj še pravnih ovir, ki pomenijo glede, predvsem glede, šolske dokumentacije, torej hranjenja v elektronski obliki, načinov hranjenja, in tako naprej in je potem tudi nekaj, še ovir, ki jih moramo presekati, ampak na tem aktivno delamo glede same izvedbe, same izvedbe projekta. Tisto, kar sem jaz želel povedati, pa mogoče nisem bil dovolj jasen, pa bi zato rad bil, zdaj zelo jasen. Nisem govoril o brezplačnem delu storitev komercialnega ponudnika, ko sem govoril o brezplačnih. Govoril sem o tem, da so neke povsem druge poti, ki so ravno tako uveljavljene poti komuniciranja med starši in otroki in so elektronske in država za to zagotavlja licence in software zato, da to seveda poteka brezplačno. In se strinjava, povsem se strinjava, da ni to pravi način, kako stvari, kako stvari narediti glede, glede obveščanja staršev, glede evidenc, glede matičnih listov, in tako naprej, skratka vse šolske dokumentacije. Ampak ta problem želimo rešiti celovito, ne zgolj na neko aplikacijo, ampak zato, tako kot ste vi sami rekli, v smeri digitalizacije, v smeri tega, da bi imeli na neki točki vso šolsko dokumentacijo in seveda potem posledično vse podatke, vso šolsko dokumentacijo na enem na enem mestu, da je kristalno jasno, ko neki otrok vstopi v šolski sistem, da potem se tudi prenašajo vse tiste, njegove stvari, ki so tudi za srednjo šolo, in potem naprej za univerzo, kjer imamo razvit sistem EVŠ, skratka, vse to, te sisteme je treba povezati in to je tako, velik, velik velik projekt, ki ga imamo, delamo na njem, in kot rečeno, stvar je pač, v tej fazi, da je treba nekaj zakonskih rešitev in na drugi strani, in na drugi strani čim prej, izvedba samega projekta. Hvala.